Ale urzędnicy Unii stanęli tylko po tej stronie, która przed nimi klęka. A instytucją, która najbardziej kradnie nam wolność i ogłupia potworną biurokracją jest sama Unia Europejska. W Polsce mogę krytykować polski rząd, ale tutaj powiem tylko tak komisarze unijni, zapomnieliście gdzie jest wasze miejsce i chcecie rządzić swoimi panami, to jest narodami, które was mianowały poprzez swoje rządy.

Rezolucja powinna mieć taką treść, jak projekt złożony przez grupę Europa Narodów i Wolności Parlament Europejski uznaje za bezzasadne wszelkie próby ingerencji w politykę wewnętrzną państw członkowskich, w tym wewnętrzne sprawy Polski, uroczyście potwierdza swe przywiązanie do zasad tożsamości i suwerenności narodowej, które tworzą nierozerwalną jedność z zasadą wolności.